Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, grazie all'accordo sul nucleare e alla fine dell'embargo, l'Iran si è aperto al mondo e molte aziende italiane ed europee hanno ripreso a commerciare con questo paese, investendo in Iran miliardi di euro per creare infrastrutture e servizi. Tramite il commercio possiamo migliorare la situazione del popolo iraniano e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo per le nostre imprese, non solo quelle grandi come all'inizio, ma anche per le piccole e medie imprese si apre un mercato decisamente interessante visto le dimensioni ma anche semplicemente facendo riferimento a quanto era già abbastanza rilevante per le nostre aziende prima del periodo dell'embargo. È chiaro che le sanzioni decise oggi dagli Stati Uniti ostacoleranno questi progetti e, in base all'approccio americano, ogni impresa che commercia con l'Iran rischia di perdere l'accesso al mercato americano e la facoltà di usare il dollaro come moneta per gli scambi, in pratica la perdita di un mercato essenziale e la paralisi del credito. È evidente che non c'è nessuna legittimità in queste sanzioni, perché l'Iran ha rispettato tutti i termini dell'accordo sul nucleare. Quindi l'Europa, come è già stato ricordato, deve farsi trovare preparata e aiutare le imprese europee. L'Unione dovrebbe negoziare delle esenzioni specifiche con gli Stati Uniti, permettendo alle nostre imprese di continuare a fare affari, ma si dovrebbe anche consentire agli Stati membri di dotarsi di fondi ad hoc per sostenere le imprese colpite dalle sanzioni ed estromesse dai canali di credito, senza che questa forma di supporto sia considerata un aiuto di Stato. Ogni misura dovrebbe essere concordata e armonizzata tra i diversi Stati, perché proprio il mancato coordinamento tra gli Stati europei creerebbe un danno enorme alle nostre aziende. E bisogna ovviamente capire chi pagherà se queste subiranno delle perdite. Il commercio con l'Iran è sicuramente importante per gli iraniani, ma lo è anche per le nostre aziende, e se non vogliamo perderlo dobbiamo correre ai ripari e dobbiamo farlo tutti uniti.